Interessenvertreter aus 144 Staaten waren beim letzten Internet Governance Forum in Istanbul. Erklärtes Ziel dieses offenen Forums ist es, diejenigen, die Entscheidungsgewalt über die Ausgestaltung und Nutzungsweise des Internets haben, durch dort geführte Diskussionen zu inspirieren. Das Forum fußt auf einem Mandat der UN Es soll der Umsetzung von Artikel 19 der Menschenrechtskonvention dienen, dem Recht auf freie Meinungsäußerung. Das Forum lebt allein von der Macht, weltweit beachtet und geachtet zu werden. Internet Governance meint aber mehr als nur einfach Regulierung, sondern verfolgt einen viel ganzheitlicheren Ansatz. Als aktuelle Kernprobleme wurden identifiziert die Rechte, die Freiheit und der Zugang zu Informationen und Nutzerrechte im Internet. Auch beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos ging es um grundsätzliche Fragen des Netzes. Bemerkenswert ist, dass dort Unternehmensvertreter unter anderem zu dem Schluss kamen, dass einige Anwendungen im Internet zu einer unerwünschten Machtkonzentration führen können und ein existenzielles Interesse daran bestehe, sieben Milliarden Menschen weltweit gleichermaßen miteinander zu vernetzen. Beides erreicht man nachweislich am besten durch eine gute Absicherung von Netzneutralität. In den USA hat man ganz offensichtlich die Zeichen der Zeit erkannt.

Er will deshalb so strikt jede bezahlte Bevorzugung, Blockierung oder Verlangsamung jeglicher Inhalte verbieten, weil der laxe Umgang damit den Wettbewerb in Amerika zum Erliegen gebracht hat. Lassen Sie uns nicht auf die Rhetorik hiesiger Netzbetreiber hereinfallen, die jetzt sagen Das brauchen wir nicht, bei uns funktioniert der Wettbewerb ja noch. Ja, er funktioniert noch, weil bei uns das freie Spiel der freien Kräfte eben hier nicht gilt, weil wir erkannt haben, dass die Debatte um Spezialdienste mehr ist als eine wirtschaftliche, und es um die Priorisierung von Überholspuren und die Einschränkung von kommunikativer Freiheit geht.